Wir brauchen weiterhin Priorität für den Klimaschutz, auch nach der Wahl von Donald Trump, wo die Zeiten ein bisschen schwieriger werden. Aber es gibt ja ganz klare Signale von den internationalen Partnern, dass wir bei der Agenda nach Paris weitermachen. Vor einigen Jahren hätte ich nicht gedacht, dass beispielsweise China sich verpflichtet, weiterzumachen, selbst wenn in den USA eine gewisse Unsicherheit entsteht. Wir dürfen aber unsere Klimaschutzziele nicht so verwirklichen, dass wir die Industrie aus Europa vertreiben.

Das heißt, dass alle ihren Beitrag leisten müssen. Deswegen lege ich so viel Wert auf den Vorschlag, den Sie im November zum Thema Energieeffizienz gemacht haben. Wenn wir zum Beispiel im Gebäudebereich einen wichtigen Schritt tun, dann brauchen wir die Industrie nicht über Gebühr zu belasten. Und eben auch der Verkehr muss seinen Beitrag leisten. Hier warten wir noch auf einen Vorschlag. Ich hoffe, er kommt sehr bald, ich höre sogar, schon Freitag dieser Woche. Wir müssen den Flugverkehr weiter in den Emissionshandel einbeziehen, weil die Dinge, die auf internationaler Ebene besprochen wurden, noch nicht ausreichend klar und ambitioniert sind.